og ég vildi óska að andsvar mitt væri bara tekið sem innlegg í þá veru að hér á þinginu situr fólk sem fer fram á að umræðan verði skýr en ekki þvoglumælt að við tölum um staðreyndir en ekki spuna að við öxlum ábyrgð en tölum ekki um að axla ábyrgð það er allt og sumt sem mig langaði til að koma á framfæri í svipinn það er

sem eru kraftaverkamenn í lestri sjálfur hef ég aðeins lesið fyrsta og sjöunda bindið enn þá sem eru jafnskuggaleg hvort á sinn hátt frysta bindið inniheldur helstu niðurstöður nefndarinnar og í sjöunda bindinu er að finna einhverja stórkostlegustu kafla sem kvikmyndagerðarmenn mundu sennilega kalla betur en staðreyndaupptalning í grófum ýkjustíl það sem gerðist væri þetta skáldsaga mundu allir segja að þessi skáldsaga væri mjög langt frá þjóðfélaginu okkar ég þakka háttvirtum þingmanni árna þór sigurðssyni og ég vil nota þetta tækifæri til að taka það fram að rannsóknarnefnd alþingis sem greinilega hefur unnið mjög merkilegt starf verðskuldar sem og þjóðin öll að sú rannsóknarnefnd í skili sínu verki af ekki minni ábyrgð og vandvirkni